Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, il relatore e tutti i colleghi hanno esposto molte delle ragioni che hanno portato la nostra commissione a votare a larghissima maggioranza per il rigetto della proposta. Non è stata una valutazione facile, perché non volevamo abdicare al nostro ruolo e alle nostre prerogative di colegislatori che il trattato ci dà ed è per questo che inizialmente, pur avendo molte perplessità sulla proposta della Commissione, abbiamo iniziato con senso del dovere il nostro lavoro emendativo, che si è tradotto inoltre in 1400 emendamenti. Tuttavia, nel corso del nostro lavoro è apparso chiaro che non sarebbe stato possibile arrivare a un testo equilibrato, che tenesse conto di tutte le criticità presenti. Dal punto di vista istituzionale, il Parlamento deplora l'uso eccessivo degli atti delegati, Commissario. In questa proposta ce ne sono circa 90, molti dei quali su temi importanti e delicati.

Volendo legiferare su settori molto diversi tra di loro, che necessitano normative diverse, come il materiale riproduttivo vegetale, il materiale riproduttivo forestale e il settore delle sementi. Chiediamo pertanto alla Commissione di ritirare la proposta, per tener conto della posizione del Parlamento, per rassicurare le nostre piccole microimprese, così numerose in questo settore, e per dare un messaggio chiaro alle molte organizzazioni non governative e ai cittadini europei che in questi mesi hanno fatto sentire la loro voce.